Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie wir bereits von Danuta Hübner, der Vorsitzenden des Regionalausschusses, und von Kommissar De Gucht gehört haben, bestehen schon sehr viele Initiativen im Alpenbereich. Wir haben eine lange Tradition der Zusammenarbeit, die in die 70er Jahre zurückreicht, aber nunmehr gilt es, einen nächsten Schritt zu machen.

Er ist ein sehr sensibler Raum, und trotzdem ist er extrem großen Belastungen gerade durch Verkehr und eben Umweltverschmutzung und ähnliche Dinge ausgesetzt. Hier ergibt es großen Sinn, wenn sich die Alpenregionen enger zusammentun und auch zusammen mit den europäischen Organen, insbesondere der Kommission, überlegen, wie die Dinge besser koordiniert werden können. Insbesondere im Verkehrsbereich stehen wir vor großen Herausforderungen. Und hier müssen wir miteinander versuchen, dies zu meistern.

Deshalb sollten wir miteinander versuchen, Schwerpunkte festzulegen und die regionalen Gebietskörperschaften vermehrt einzubinden.